Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Unterschied zu Herrn Kollegen Verhofstadt bin ich nicht der Meinung, dass wir uns Pressemitteilungen, Besuche, Erklärungen sparen könnten, sondern ich bin heilfroh, dass diese Situation von Ende Dezember Anfang des Jahres, wo die Europäer sich einen Dreck geschert haben um das, was in der Ukraine los war, wieder überwunden worden ist. Es ist allerdings sehr bedauerlich, dass es erst zu dieser Eskalation und den Gesetzen für den Ausnahmezustand kommen musste, dass es zu Toten und diesen bekannten Folterungen kommen musste, bevor die Europäer wieder richtig an Bord gekommen sind in der Auseinandersetzung um die Ukraine.

jede Stunde, die Catherine Ashton mehr in Kiew ist, jede Stunde, die Kommissar Füle mehr in Kiew ist, um da zu reden auch mit der Regierung, auch mit der Partei der Regionen ist besser, weil die Situation derartig unberechenbar ist. Keiner weiß, ob nicht doch plötzlich die Entscheidung kommt, dass das Parlament aufgelöst wird und die berühmten martial laws verkündet werden, das hat Präsident Janukowytsch in der letzte Woche ja offen angedroht. Und viele Menschen in Kiew denken, dass, nur weil Präsident Putin Ruhe haben will für Sotschi, dieser Zustand des angedrohten Bürgerkriegs sich noch nicht materialisiert hat. Ich habe deshalb sehr darauf gedrängt, dass wir eine permanente Beobachtungsmission schaffen, dass wir mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments dauerhaft vor Ort sind, mit allen reden. Das sage ich hier auch nochmal für die ukrainische Öffentlichkeit, für unsere Kollegen in der Rada. Wir reden mit allen, weil wir immer noch nicht glauben können, dass tatsächlich Abgeordnete der Rada, die der Partei der Regionen angehören, mit denen wir über viele Jahre in Kontakt waren, plötzlich für diese Eskalation einzutreten bereit sind. Diese Mission unterstützt von nationalen Abgeordneten halte ich für sehr wichtig, auch damit die Gewalt sich nicht weiter ausbreitet.

Die Forderung, dass Finanzen vorbereitet werden müssen, dass wir in diese Lücke gehen müssen, die die Russen da jetzt gelassen haben, das unterstütze ich ausdrücklich. Mit dieser großen neuen sozialen Bürgerrechtsbewegung ist ein Ziel für die Veränderung der Ukraine verbunden, das diese Menschen nicht aufgeben werden, das ist viel stärker, als die Europäer das zuerst eingeschätzt haben. Und ich glaube, dass wir gar kein Interesse daran haben können, dass das Land in der nächsten Zeit nicht nur in den Bürgerkrieg und in bürgerkriegsähnliche Verhältnisse rutscht, sondern vorher noch bankrottgeht.